ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um meðferð einkamála númer níutíu og eitt nítján hundruð níutíu og einn megintilgangur þess er að fullgilda þrjá alþjóðasamninga á sviði einkamálaréttarfars sem kenndir eru við borgina haag í hollandi með frumvarpinu eru lagðar til nokkrar

birtingu réttarskjala og utanréttarskjala fyrir mönnum sem dveljast erlendis um réttarbeiðni til að fram fari sönnunarfærsla eða önnur dómsathöfn innan lögsögu annars samningsríkis málskostnaðartryggingu og fleira í öðru lagi er þá samningur frá nítján hundruð sextíu og fimm um birtingu erlendis á réttarskjölum og utanréttarskjölum í einkamálum

annars vegar með réttarbeiðni og hins vegar fyrir milligöngu sendi eða ræðiserindreka eða sérstaklega tilnefndra manna tvennar breytingar eru lagðar til vegna gagnaöflunar annars vegar fyrir dómstóla erlendis og hins vegar fyrir dómi hér á landi samkvæmt beiðni frá öðru ríki í fyrra tilvikinu er lagt til að gagnaöflunin erlendis fari eftir lögum viðkomandi ríkis og þjóðréttarsamningi sé hann í gildi á milli ríkjanna þetta er eingöngu til áréttingar auk þess sem ákvæðið vísar til þess að þjóðréttarsamningur geti gilt um slíka sönnunarfærslu

ákvæði laganna fyrir því er löng venja í samskiptum ríkja að stefnur séu birtar landa á milli helgast þetta af gagnkvæmni í samskiptum ríkja sem lýsir sér í því að ríki getur ekki vænst þess að stefnur frá því séu birtar í öðrum ríkjum ef viðkomandi ríki sjálft er ekki reiðubúið til að verða við slíku venjulega liggja ekki fyrir upplýsingar um lögfylgjur stefnubirtingar vegna máls sem rekið er í öðru ríki þegar leitað er eftir birtingu

áskilnað í þessu ákvæði að birtingunni skuli hagað í samræmi við þjóðréttarsamning ef hann er fyrir hendi sem jafnframt þjónar þeim tilgangi að benda á að þjóðréttarsamningar kunni að gilda í þessum efnum við önnur ríki loks eru lagðar til tvennar breytingar á reglum laganna um málskostnaðartryggingu til að tryggja fullt samræmi við samningana samanber fjórðu grein frumvarpsins annars vegar að þeir sem búsettir eru í aðildarríkjum samningsins um einkamálarétt frá árinu nítján hundruð fimmtíu og fjögur verði ekki gert að leggja fram málskostnaðartryggingu af þeirri ástæðu að þeir séu búsettir erlendis hins vegar er lagt til að úrlausn erlends dómstóls um skyldu til að greiða málskostnað á hendur þeim sem er búsettur hérlendis og hefur verið undanþeginn að leggja fram málskostnaðartryggingu verði aðfararhæf virðulegi forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari